Hvala za besedo. Zdaj, ta zakon prinaša nekaj, pomembnih zadev in ki se tičejo našega, javnega prometa Slovenija, kot vemo, ni znana po tem, da bi imela zelo razvit javni promet nenazadnje, se zdi, da je nekako talka tega, svojega majhnega števila prebivalcev, zaradi česar je so marsikatere linije nerentabilne, oziroma delujejo samo, če jih država subvencionira, ampak to ni nič takšnega, tudi v velikih mestojh mestih metropolah države marsikje, subvencionirajo, javni promet, danes smo šli še en korak dlje, danes smo se nekako poenotili o tem, da se upokojencem, nameni možnost brezplačnega prevoza, ko smo dobili v SMC v usklajevanje ta predlog, smo, seveda se z njim strinjam, mislim, da so upokojenci tista skupina državljank in državljanov, ki imajo določene potrebe, seveda bi morda bilo, fajn, da razčistimo, ali je ta ukrep, socialne narave ali je okoljske narave, ampak ne glede na to, poenotili smo se v zvezi s tem, da mora biti to vprašanje rešeno, se nam pa ob tem pojavlja en zadržek, in sicer da so vsi upokojenci upravičeni, do tega ukrepa, ne glede na to smo mi to podprli, zakaj vsi zakaj je to problematično, zaradi tega ker imajo upokojenci različne pokojnine, nekateri imajo celo zelo dobre pokojnine, tudi morda zelo dobre avte, in, na mestu bi bilo, da vsem vprašanje brezplačnega prevoza, pri teh kategorijah upokojenceh upokojencev prej izpraša, ampak kar smo želeli izpostaviti, je pa tudi to, da se nam zdi pomembno, da če imajo vsi upokojenci možnost brezplačnega prevoza, da to omogočimo tudi veteranom, zdaj, zakon o vojnih veteranih pravi, da imajo veterani možnost do štiri brezplačne prevoze na leto, ampak mi bi se želeli, osredotočiti na eno posebno kategorijo, to so tisti veterani, ki prejemajo veteranski dodatek, ki so socialno najbolj ogroženi, in, zdi se nam prav, da bi bili tudi ti, ta skupina državljank in državljanov upravičena do brezplačnega, linijskega prevoza glede na to, da te dikcije kljub našim nekim predhodnim prizadevanjem ni v v trenutnem amandmaju, lahko že zdaj napovem, da bomo predlagali amandma za tretje branje in da se pač pogovorimo tudi o tem vprašanju, nenazadnje, kot je povedala gospa ministrica, je tudi v interesu ministrstva, da se avtobusi, kar velikokrat vidimo, ne vozijo prazni, in ni prav nobenega zadržka, da, kakšno prosto mesto zasede tudi tisti veteran, ki prejema veteranski dodatek, ki je, že po svojem socialnem statusu spada med tiste bolj ogrožene in si morda težje privošči, neki linijski prevoz, se pravi, neki prevoz med dvema krajema v Sloveniji, torej če na eni strani dobijo to možnost brezplačnega prevoza upokojenci, tudi upokojenci, tisti, ki imajo relativno visoke pokojnine, potem ne vidimo razloga, da ne bi dobili tudi tisti veterani, ki so upravičeni do veteranskega dodatka, njihov njihov status je pravzaprav že ugotovljen skozi procedure, ki se vodijo na upravni enoti, tako da, ta status ni, težko dokazovati, zato ni potrebna nobena dodatna administracija, prav tako pa, pravzaprav je bistveno težje celo dokazovati status za upokojence, kot je določen s tem amandmajem, prav tako pa s tem rešimo to vprašanje, kot sem ga omenil, torej da niso samo upravičeni do teh štirih prevozov, ampak kar so v nekem, drugačnem, socialnem položaju, da imajo možnost, gibanja po celotni Sloveniji, skratka, mi napovedujemo že zdaj v tej fazi v tej smeri amandma in predlagamo, da se v zvezi s tem tudi pogovorimo, da morda dobi širšo podporo, bi pa še to omenil po naših poizvedbah, gre za neuradne informacije, je takih ljudi s takšnim statusom približno šest tisoč, kar je v primerjavi s, celotno skupino upokojencev, ki jih je več kot šeststo tisoč, majhen odstotek, hvala lepa.